Traemos a debate un informe que, en principio, se planteaba como un informe sencillo, pero que ha tenido una gran complejidad baste decir que ha tenido una prórroga de cinco meses en su calendario inicial. Pero al fin hemos conseguido un informe que ha logrado el objetivo que se planteaba, que era doble de un lado, garantizar la mayor claridad en el etiquetaje de los zumos envasados y, de otro, garantizar la mayor calidad en los contenidos y la composición de dichos zumos. Este acuerdo podríamos definirlo como el mejor de los posibles y podríamos resumirlo destacando las notas características de los puntos principales en los que hemos llegado a un acuerdo. En primer lugar, la norma que aprobaremos seguramente mañana, para la que yo les pido el voto a favor, mantiene perfectamente la distinción entre los zumos de fruta exprimidos —también denominados frescos—, los zumos a partir de concentrados y los néctares. De estos tres, los dos primeros —zumos exprimidos y zumos a partir de concentrados— no tendrán la posibilidad, cuando entre la normativa en vigor, de llevar azúcares añadidos por tanto se presentarán en estado puro al consumidor y, por definición, solo serán azucarados los néctares. De acuerdo con la normativa sobre etiquetaje han desaparecido las alegaciones del tipo sin azúcar añadido, pero para clarificar al consumidor la nueva situación, permitimos durante un tiempo suficiente una nota informativa en el envase que diga que a partir de la fecha de aprobación, ningún zumo podrá llevar azúcares añadidos. Pretendemos siempre que haya claridad y transparencia. En lo referido a los zumos mixtos, también aportamos una dosis de claridad que hacía falta, puesto que la denominación del zumo obedecerá a la fruta principal, de tal manera que, en la lista de ingredientes, tendrán que ordenarse de mayor a menor las distintas frutas que el mismo zumo haya necesitado para su composición. No fue menor el debate que tuvimos a la hora de plantear la mejor manera de garantizar la igualdad de trato en todos aquellos productos que deban ser consumidos en la Unión Europea, sean o no fabricados en nuestro territorio, y en eso hemos llegado también a un acuerdo que, con mínimas excepciones sobre el producto, que afectan poco a este y que deben obedecer al Codex Alimentarius, se ha dejado bastante bien resuelto el tema en esta Directiva. Si les dijera que hemos escuchado desde el Parlamento a todos los sectores implicados, no estaría exagerando agricultores, consumidores, industriales. Quizá el Consejo y la Comisión deberían haber escuchado más a los agricultores, pues si bien es cierto que llegó un poco tardía su petición, no es menos cierto que, desde mi punto de vista, no han sido muy escuchados. Probablemente habrá quién pueda decir que no se ha salido con la suya al 100 En un informe como este, en el que hay muchos intereses en juego, aunque no lo parezca, no es posible que, a la hora de negociar, todo el mundo se salga con la suya, y no me refiero al Consejo, a la Comisión y al Parlamento —que todo el mundo conoce el proceso de codecisión—, sino también a los sectores implicados —la industria, los consumidores y los agricultores—. Pero puedo asegurarles que, si hay algún sector que pueda tener un mínimo de queja o que considera que no se ha salido con la suya, ese sector no es precisamente el de los consumidores